Gospođo predsjednice, poštovani gospodine povjereniče, moramo biti vrlo objektivni.

Zato želim posebno naglasiti dva sektora koji su velik potencijal Europe, a nisu do kraja iskorišteni. Jedan od njih je sigurno turizam o kojem premalo pričamo uopće na nivou Europe, premalo pričamo o potencijalu turizma koji nažalost postaje manje konkurentan u svjetskim okvirima, a i sami smo uništili npr. brodogradnju. Zato želim posebno naglasiti da očekujem, prvo, efikasan Junckerov fond koji će zaista potaknuti investicije, i drugo, očekujem brzu realizaciju energetske i digitalne unije.